Pamiętajmy, że dla kobiet, które padły ofiarą gwałtu, tego rodzaju przestępstwo to ogromna trauma, to powód do zawstydzenia, kiedy zgłaszają one zawiadomienie do organów ścigania, kiedy toczy się postępowanie, kiedy muszą to wszystko przypominać sobie, mówić, zeznawać, czasami też i przed mężczyznami, później przed sądem. To jest dla nich kolejny dramat.

Nie dla czystej satysfakcji, ale dla poczucia bezpieczeństwa, dlatego że mają też i poczucie sprawiedliwości, że to zło, które zostało uczynione, będzie miało należytą odpłatę, że ta kara, która zapadnie, będzie je chronić w przyszłości od tego rodzaju przestępstw. Jeśli system nie będzie dawał tej gwarancji, poczucia sensu zaangażowania kobiet w proces dochodzenia prawa, to wtedy kobiety nie będą chętne zgłaszać tych spraw do prokuratury.